Señora Presidenta tengo que felicitarla, señora Mogherini, felicitarla y también darle las gracias en nombre de todos aquellos y aquellas que seguimos creyendo en una Europa sólida, pero también en una Europa solidaria. Y escucharla a usted es un bálsamo, la verdad, en esta geografía política europea que, desgraciadamente, no tiene ni su energía ni su compromiso, señora Alta Representante. Así que gracias y enhorabuena por todo lo que está haciendo. Efectivamente —lo hemos dicho ya todos—, Líbano y Jordania, junto con Turquía, son los países que más refugiados procedentes de la guerra de Siria han acogido. Muchos de estos países ya tenían un número muy alto de refugiados también palestinos —es el caso de Jordania y de Líbano—, y son países que tienen muchas dificultades internas. La Alta Representante ha mencionado los problemas de seguridad tienen muchos problemas sociales, tienen estructuras sociales que no soportan la cantidad de necesidades que se les plantean, así que su esfuerzo es doble y el ejemplo debería servir a los Estados miembros de la Unión Europea que se están comportando con este egoísmo a la hora de abordar la crisis de los refugiados. A los europeos nos gusta mucho dar lecciones, pero tal vez deberíamos dar ejemplo en vez de lecciones y, en este caso, tomar ejemplo de países que con dificultades mucho mayores han hecho un esfuerzo enorme de generosidad. Ojalá los europeos y, sobre todo, los Gobiernos europeos hubiéramos estado a su altura. Creo que en este Parlamento encontrará, señora Mogherini, mayoritariamente un apoyo decidido a sostener el esfuerzo hacia Líbano y hacia Jordania, porque es una decisión inteligente, porque es una decisión justa, porque apela directamente a los valores que defendemos y apela también a nuestros propios intereses en términos de seguridad y para que la Unión Europea siga teniendo una voz fuerte en el mundo.